Eks kõigil Euroopa Liidu riikidel on palju ühiseid probleeme ja samas on igal maal ka oma rahanduspoliitika ja oma spetsiifilised probleemid ja kindlasti tuleb siin kõigil olla ka enesekriitiline. Argument, et vaid uued Euroopa Liidu liikmesriigid on eriti raskelt kriisist mõjutatud, ei ole päris tõsi.

Fiskaalprobleemid on samuti suuremad euroalas kui väljaspool.

Pangad, mis tegutsevad erinevates riikides, on olnud kindlamad ja nad on olnud võimelised stabiliseerima situatsiooni paljudes vastuvõtvates partnerriikides.